Ponieważ wspomniał Pan o Jarosławie Wałęsie, naszym koledze, który nie mógł wystąpić dzisiaj przed nami, chciałem Państwu powiedzieć, że odwiedziłem go w szpitalu w ostatnią sobotę. Powiedział, że ma takie głębokie przekonanie, że w lutym, najpóźniej w marcu, będzie tutaj na sali razem z nami całkowicie zdrowy.